Pane předsedající, já chci zdůraznit, že na této zprávě vnímám celou řadu pozitivních momentů. Je skutečností, že demografická změna představuje nejvýznamnější výzvu pro členské státy Evropské unie a pro Evropu vůbec v tomto století. Nicméně jakkoliv vnímám za pozitivní, že se tato zpráva těmto momentům věnuje, je důležité říci, že tato zpráva rovněž v zásadě říká, že by mělo být oslabeno kritérium HDP pro poskytování podpor v rámci kohezních fondů. A zpravodajka tak trochu nahlédla do dveří, které otevřela, ale neřekla, jaké má být tedy zapojení těch jiných dalších kritérií do rozdělování prostředků v rámci kohezní politiky. Já se domnívám, že je důležité, aby to kritérium HDP zůstalo jako prvotní a právě pro ty ekonomiky, které nemají tak výraznou výkonnost, zůstalo toto kritérium jako hlavní, případně doplněné právě o demografické ukazatele. Ty ekonomiky, které jsou výkonné, tak ty demografické ukazatele musí být schopny zvládnout v rámci svých vlastních ekonomických parametrů.